Monsieur le Président, Madame la Commissaire, pour moi, deux batailles sont à mener de front pour plus de justice et d'équité sociale dans le domaine des transports. Nous devons, d'une part, pousser nos responsables nationaux à faire appliquer avec rigueur les règles existantes. Les directives européennes sur le détachement sont claires le salaire minimum doit être appliqué à toutes les catégories pour le transport, que ce soit à l'international ou pour le cabotage et ce, afin de garantir une concurrence loyale entre les transporteurs. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Il est urgent de travailler à une solution européenne pour nos transporteurs, qui soit adaptée au caractère hautement mobile de leur profession et qui puisse leur offrir des conditions sociales plus harmonisées. À l'heure du Brexit et d'une montée inquiétante des populismes, c'est une condition indispensable à la survie du projet européen.